Herr Präsident! Die EVP Fraktion schlägt vor, dass wir die Stellungnahme von Kommissar Barnier zum öffentlichen Vergaberecht und zu seiner Weiterentwicklung in der Europäischen Union um eine Stellungnahme des Parlaments ergänzen.